Il s'agit de mesures attendues par de nombreux professionnels et de nombreuses ONG, et qui viennent confirmer, en quelque sorte, l'arsenal législatif de certains États membres, qui ont déjà interdit ces nettoyants puissants.

Je remercie très chaleureusement notre rapporteur, Bill Newton Dunn, qui, avec sagesse et intelligence, avec la Présidence polonaise et la Commission, a su convaincre du bien fondé d'étendre ce règlement aux détergents pour lave vaisselle. J'ai tout de même deux réserves à cet accord qui me feront m'abstenir à titre personnel, je le signale, pas au nom de mon groupe demain lors du vote. Deux réserves symptomatiques, me semble t il, de l'état d'esprit de l'Europe d'aujourd'hui. La première est qu'à mes yeux, cet accord prend insuffisamment en compte les PME qui fabriquent des phosphates notamment.

C'est un vrai sursaut européen qu'il nous faut légiférer non pas à la marge, comme on le fait ici, mais à l'essentiel, pour une meilleure application de la directive sur le traitement des eaux usées c'est une évidence et contre l'agriculture intensive et le rejet des déchets alimentaires, véritables coupables lorsque l'on parle de la dégradation des eaux européennes.